Îndeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 de creștere a investițiilor în domeniul cercetării și dezvoltării până la 3 din PIB ar putea duce la crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă și la o creștere a PIB ului anual de până la 795 miliarde de euro până în 2025. Pentru aceasta, însă, vom avea nevoie de un milion de cercetători în plus, în condițiile în care mulți dintre aceștia, la ora actuală, sunt atrași de țări noneuropene în care există mecanisme pentru eliminarea blocajelor din cauza cărora ideile nu ajung pe piață. Fragmentarea sistemelor de cercetare și a piețelor, subutilizarea achizițiilor publice pentru stimularea inovării, precaritatea finanțărilor și procesul lent de standardizare sunt probleme cu care țările Uniunii Europene se confruntă încă, dar care, sperăm, vor fi luate în serios, dacă vrem ca programul Uniunea inovării să fie una dintre reușitele strategiei Europa 2020. Numai așa vom putea avea în Europa o creștere durabilă și vom putea rezista la presiunea tot mai accentuată a mondializării.